Dzisiaj w Polsce obchodziliśmy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, żołnierzy, którzy po drugiej wojnie światowej walczyli pod ziemią z komunistycznym okupantem Polski

Ci młodzi ludzie prosili mnie, żebym powiedział Państwu o żołnierzach niezłomnych i uczcił tym wystąpieniem ich pamięć.